Všechny evropské vlády, a to bez rozdílu, jsou nuceny omezovat výdaje státu.

Sama Evropská komise ostatně státům opakovaně vzkazuje Rychle zkroťte veřejné finance!

Z pochopitelných důvodů samozřejmě není shoda na tom, kde šetřit. Podle mého názoru by to neměla být regionální politika, ale spíše evropská správa, náklady na propagaci a bruselskou byrokracii, které činí téměř